Articolul 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană menționează că Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele. Domnule președinte Barroso, spuneați în discursul dumneavoastră că, fără egalitate între statele membre, nu poate exista egalitate între cetățeni. Domnule președinte Barroso, am apreciat numeroasele dumneavoastră luări de poziție, prin care recunoșteați faptul că România îndeplinește toate criteriile tehnice pentru aderarea la spațiul Schengen și susțineați aderarea țării mele la spațiul Schengen. De aceea vă solicit, domnule președinte Barroso, să vă delimitați de recentele declarații ale doamnei Reding, vicepreședinta Comisiei, prin care domnia sa evoca o posibilă amânare și o posibilă introducere de noi criterii pentru aderarea României la spațiul Schengen. În numele cetățenilor români, vă solicit, domnule președinte Barroso, susținerea Comisiei pentru aderarea României și a Bulgariei la spațiul Schengen, un pas important către contractul de încredere între instituțiile europene și cetățenii europeni.